Elnök Asszony, megborzongva olvastam a Horizont program állásáról szóló jelentést, és kivételesen nem a rossz érzésektől borzongtam meg, ahogy az ezeknél a jelentéseknél lenni szokott, hanem abba borzongtam bele, hogy ez a fantasztikus kutatási program, tehát a kutatási lehetőségek az Európai Unió vezető kutatói, kutatócsoportjai között és ennek a pénzügyi támogatása tulajdonképpen milyen fantasztikus dolog, hány embernek az életét menthetik meg azok a folyamatban lévő orvosi kutatások, rákkutatások és egyebek, amikről ez a Horizont program

És akkor azt kérdeztem magamtól, hogy de hát miért vagyok én mégis EU szkeptikus, miért nem örülök ennek az egész európai uniós történetnek úgy, ahogy van. Hát azért, mert hogy egy ilyen fajta együttműködéshez nem kellene egy amúgy sok szempontból kegyetlen, embertelen, hatalmas európai bürokrácia, mint az EU.